Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora commissaria Jourová, signor commissario Oettinger, io ringrazio innanzitutto i relatori per il difficile ma importante lavoro svolto attraverso anni di intensi negoziati per definire il testo della direttiva PIF che, insieme all'ormai prossima istituzione della Procura europea, rappresenta una tappa fondamentale del percorso verso l'armonizzazione del diritto penale e costituirà la spina dorsale del nuovo sistema penale di contrasto alle frodi e alla corruzione, che hanno pesato sul bilancio UE per circa mille miliardi di euro. Tra le disposizioni più significative della direttiva c'è il richiamo alla normativa dell'Unione in materia di contrasto al riciclaggio e alla corruzione, fondamentale per colpire le attività dei gruppi criminali che, attraverso questi reati, reperiscono denaro da impiegare nelle proprie attività illecite. Particolarmente importante come è stato detto è anche l'introduzione nel testo legislativo delle frodi IVA, che rappresenta un passo in avanti fondamentale per garantire una tutela più completa contro i reati finanziari a danno dell'Unione.